Monsieur le Président, en tant que rapporteur de la commission de l'emploi et des affaires sociales, je souhaite saluer le travail des agences tripartites que sont Eurofound, EU OSHA et Cedefop. Ces agences sont des outils précieux pour l'élaboration des politiques européennes et nous l'avons vu dans notre travail. Elles ont une particularité sur laquelle je souhaite insister elles sont gérées de manière tripartite, c'est à dire qu'elles permettent la participation active des États mais aussi des partenaires sociaux, à savoir les représentants patronaux et les représentants syndicaux. Dans nos différents avis, mes collègues et moi même sommes unanimes il est indispensable de préserver la nature tripartite de ces agences. Enfin, je tiens à saluer le caractère indispensable du travail de ces agences mais, pour cela, nous devons leur donner des moyens.